ég held að það sé mjög mikilvægt að forseti fundi frekar með forsætisnefnd og þingflokksformönnum og geri áætlanir um frekari rannsókn ég vil taka undir með þeim háttvirtum þingmönnum sem hafa lýst furðu sinni á vinnubrögðum lögreglu því að þegar í ljós kemur að sönnunargagnið tölvan er án fingrafara og í henni eru engar upplýsingar sem geta leitt þá neitt er mjög einkennilegt að leita ekki til mögulegra vitna að málinu eða það væri þá áhugavert að vita af hverju ekki var talin þörf á

og við stöndum þarna á milli glerhurða reglubundið hálfföst til að reyna að komast inn eða út hér bendir einn háttvirtur þingmaður á að þessi hurð var ekki komin en þarna eru myndavélar og fylgst er með því hverjir koma inn í húsið og þá er kannski áhugavert að vita hvort myndavélarnar eru með upptökur þannig að það sé vitað hverjir voru þarna á ferðinni og hvenær eða hvort þær séu eingöngu til þess að hindra á líðandi stundu óviðkomandi aðila að húsinu því að þá fer maður að hugsa hvort allur sá tími sem við eyðum í öryggismál sem sagt að komast fram hjá ýmsum hindrunum inn í vistarverur þingsins séu kannski óþarfar